sem til stóð að hafa klukkan hálftvö ætlar forseti að freista þess að hafa atkvæðagreiðslu um afbrigði svo umræður hér gangi eðlilega í dag forseti hyggst þess vegna ganga til atkvæðagreiðslu um afbrigði